Und allein die Tatsache, dass zirka ein Drittel der Ukrainer, nämlich 15 Millionen, offensichtlich ihr Land akut verlassen wollen, spricht ja offene Worte und offene Bände.

Abgesehen von den offenen Fragen wie Korruption, Vetternwirtschaft, Grundfreiheiten, Menschenrechte würden nämlich die notwendigen Entwicklungskosten für die Mitgliedstaaten und vor allem für die Nettozahler horrende Milliardenbeträge ausmachen und eine zusätzliche Budgetbelastung bedeuten. Die Union ist daher gut beraten, die selbst gegebenen Kopenhagener Kriterien auch tatsächlich ernst zu nehmen und aus den Erweiterungsproblemen der letzten Jahre die Lehren zu ziehen. Letztlich ist dieser Schritt nicht geeignet, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Im Gegenteil Die Union riskiert, in den Dauerkonflikt zwischen Russland und der Ukraine als Partner auch voll mit hineingezogen zu werden.